Takie działania nie dają wiarygodności dla podejmowanych czy zapowiadanych decyzji.

Rozpoczęcie koordynacji gospodarczej należy zacząć od monitoringu budżetów krajowych na szczeblu unijnym. Ocena i uwagi dotyczące budżetów narodowych przydałyby się wszystkim krajom członkowskim łącznie z tymi już wymienionymi.